Messieurs les Présidents, au moment où l'on constate que le système actuel, qui fait reposer l'essentiel du budget européen sur les contributions des États membres, est à bout de souffle et où le débat fait rage à propos de l'instauration d'une condition macroéconomique qui reviendrait à infliger une double peine aux États les plus en difficulté, je regrette que ma proposition, par deux fois énoncée dans mes rapports, demandant l'exclusion des dépenses d'investissement du calcul du déficit public, ait été systématiquement écartée par le PPE et les libéraux.

Barroso dire ce matin que certains États membres ont pour seule capacité d'investissement le budget européen. Alors, assurons leur d'en disposer et ne pénalisons pas les États membres qui contribuent à un budget d'investissement, puisque c'est cela le budget européen. Le semestre devrait davantage intégrer l'impact du budget européen sur les perspectives économiques et budgétaires des États membres en termes de croissance, d'emploi et d'innovation.